Hier geht es einmal nicht um die ganz großen Finanzgeschäfte, sondern es geht jetzt wirklich einmal um Politik für den Bürger, der schlicht und ergreifend, wenn er seine Finanzgeschäfte abwickelt, wenn er Geld vom Sozialamt bekommt, wenn er irgendwie lebensfähig bleiben will und muss, ein Konto braucht.

Deshalb freue ich mich ganz besonders.